Panie Przewodniczący! Kryzys gospodarczy spowodował zachwianie spójności społecznej i gospodarczej pomiędzy regionami Unii. Wiele z nich do dziś boryka się z jego ogromnymi skutkami. Najpoważniejsze z nich to wysokie bezrobocie oraz pogłębiające się różnice zarówno w stosunku do innych regionów jak też na szczeblu lokalnym. Przykładem silnie zróżnicowanego regionu jest polskie województwo mazowieckie z bogatą, szybko rozwijającą się Warszawą oraz wyraźnie uboższymi okręgami Siedleckim, czy Radomskim. Mimo wysokich za sprawą stolicy wskaźników gospodarczych, Mazowsze pozostaje mocno zadłużone, wręcz zagrożone dziś widmem bankructwa. Stymulowanie wzrostu gospodarczego to podstawowy cel funduszy strukturalnych. Należy wspierać wszelkie działania nakierowane na inwestycje, co w sposób bezpośredni implikuje ożywienie rynku pracy. Koniecznością wydaje się także zmniejszeni biurokracji, dalsze upraszczanie przepisów oraz zwiększenie elastyczności i przejrzystości zarządzania funduszami.